Herr Präsident, Frau Kommissarin! Die Strategie der Kommission scheint zu sein Wie du mir, so ich dir.

Das ist der Beginn jedes Zyklus in den Protektionismus das hat die Geschichte gezeigt.

Er ist einfach der Auffassung, dass er am stärkeren Hebel sitzt, und er lässt sich auch nicht von den Argumenten von Frau Quisthoudt Rowohl überzeugen, wonach jeder Protektionismus zur Wettbewerbsunfähigkeit führt er macht nicht sein Land groß, sondern klein damit. Deswegen jetzt der Vorschlag Die EU sollte von sich aus eine Freihandelsinitiative starten.